Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, en ces moments si douloureux et si dramatiques, il faut absolument que la force de la politique remplace la violence de la politique de la force. Notre Parlement, de ce point de vue, doit voter une résolution claire et forte pour soutenir le cessez le feu s'il en existe un pour une paix durable et pour la solution de deux États. Mais je crois qu'il ne faut cesser de justifier cette escalade en renvoyant en permanence les deux parties dos à dos. Dans cette affaire, il y a un colonisateur et un colonisé. Dans cette affaire, il y a un peuple à Gaza à qui on impose un blocus, et l'autre qui le domine. La vérité, c'est qu'en désignant le Hamas comme l'ennemi et l'interlocuteur, on a affaibli l'Autorité palestinienne et l'OLP qui, elles, ont décidé, depuis vingt ans, de cesser la lutte militaire et ont engagé un processus de dialogue. La communauté internationale et l'Union européenne ont affaibli, voire humilié, l'Autorité palestinienne et ont fait preuve d'une impunité totale vis à vis de la direction israélienne. Aucune initiative politique n'a jamais été prise pour faire respecter le droit international. Volà ce qui nourrit des groupes radicaux intégristes qui servent, aujourd'hui et toujours, à justifier cette inadmissible politique du blocus de la colonisation et de la guerre.

Nous devons maintenant être clairs et contribuer à faire respecter le droit international. Nous pouvons le faire en utilisant l'article 2 des accords d'association, en soutenant clairement la démarche de Mahmoud Abbas pour la reconnaissance de la Palestine comme un membre associé. Il n'y a pas de plus beau cri que celui de Mme Mihal Wasser, enseignante israélienne qui habite à trois kilomètres de Gaza, dans une lettre qu'elle a adressée au Premier ministre israélien, et qui a été publiée dans le journal israélien Haaretz Je la cite Si vous vous souciez de nous, cessez de nous défendre par des missiles. Au lieu de l'opération Pilier de Défense, lancez vous dans une opération Espoir pour l'avenir. Et bien, je fais miens ces propos, car on ne peut mieux dire.